O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor va avea nevoie nu numai de inovare și tehnologie, ci și de noi modele de comportament în materie de producție și consum și de noi modele de guvernanță. Tocmai de aceea, Comisia Europeană ar trebui să inițieze transformarea producției de energie a Europei organizând, de pildă pentru început, un forum cu autoritățile locale și regionale, precum și cu părțile relevante interesate, atât din mediul privat, cât și din mediul public. De asemenea, Comisia Europeană ar trebui să stabilească obiective obligatorii în materie de achiziții publice ecologice pentru guvernele naționale, precum și includerea acestora ca element distinct al viitoarei directive privind achizițiile publice, pentru sporirea clarității juridice în acest domeniu.